herra forseti ég hygg að þegar öll kurl verða komin til grafar og rykið hefur sest ætlaði háttvirtur þingmaður að hlusta

í hafi reiknuðu menn með því menn reiknuðu greinilega með því að lánsfjármat ríkisins og annarra banka mundi haldast það gerðist ekki og það var vegna þess að heimurinn hafði breyst í millitíðinni að einhverju leyti kannski var þetta rangt mat á því hvernig matsfyrirtækin mundu bregðast við stundum taka menn því ákvörðun sem reynist svo vera röng vegna þess að þeir mátu forsendurnar rangt eða forsendurnar hafa breyst þetta held ég að sé mjög mikilvægt að komi í ljós með hvítbók þetta þarf ekki að vera saknæmt þannig að þetta fellur ekki undir þann saksóknara sem þegar er búið að skipa til þess að fara í gegnum það sem saknæmt er þetta getur verið hreinlega einhver lærdómur sem menn þurfa að draga ályktun af ég nefndi líka fleira sem við gerðum ekki sem er gagnkvæmt eignarhald krosseignarhald það er eitthvað sem ég benti á fyrir löngu síðan í efnahags og skattanefnd hélt sérstakan fund um fyrir þrem árum ég ræddi líka um jöklabréfin og vildi fá skýringar á þeim og þá ógn sem

fastur á því að þetta yrði leiðrétt